Cette stratégie ne peut que conduire à la domination de la population musulmane, majoritaire, et à l'instabilité chronique. Sa condamnation du discours nationaliste est implicitement une condamnation de la république serbe. Il y a toujours la volonté de l'Union européenne et de l'OTAN de jouer une stratégie de destruction d'une Europe culturelle et spirituelle, avec ses identités et ses nations. L'intégration de la Bosnie en Europe, c'est toujours le refus de l'Europe des nations et des identités nationales. Cette Europe est finie, elle n'a d'ailleurs vraiment jamais existé. Il faut bâtir l'Europe de la coopération des nations.